No, jaz prosim gospoda Logarja oziroma vas predsedujoči, da mi poveste, v čem je bil njegov predlog proceduralni in kje sem kršil poslovnik . Samo to me zanima. Hvala lepa.